hæstvirtur forseti spurt er hvað er framundan hvað skal segja um stöðuna í efnahags og stjórnmálum eins og hún blasir nú við ég sakna þess svolítið að formaður sjálfstæðisflokksins skuli horfinn úr salnum vegna þess að ég ætla að víkja að ranglæti og misskiptingu í þjóðlífinu arfleifð sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir hans ræðu hér áðan sem var nokkuð uppblásin held ég að áleitnar spurningar hljóti að leita á hann og hans samflokksmenn og aðra þá sem komu beint eða óbeint að stjórnartaumunum á liðnum árum þeir hljóta að spyrja sig sjálfa þeir hljóta að spyrja hvernig gátum við látið þetta gerast verkefnið núna er að snúa af braut mismununar og óréttlætis að því hefur verið unnið síðustu missirin ýmsum þykir hægt miða en enginn deilir um viljann að viljinn stendur til að breyta vinda ofan af ranglátri lagasmíð og hugsunarhætti sem setur einkaeignarréttinn ofar mannréttindum og bindur hann við eign fremur en afleiðingar þess að skulda leggur meira upp úr sparisjóðsinnstæðunni en lyfjaútgjöldum lagabreytingar sem þingið vann að síðastliðið vor og nú á haustdögum um réttarbætur fyrir skuldugt fólk er skref í réttlætisátt skref ekki ferðalok pendúllinn sem sveiflaðist til ýtrustu peningafrjálshyggju er byrjaður að leita jafnvægis á ný frekari réttarbætur verða lögfestar á komandi dögum allt eru þetta skref fram á við við reynum að hafa þau eins stórstíg og frekast er kostur þótt löggjöfin skipti máli og aðgerðir ríkisstjórnar séu brýnar í smæstu atriðum er endurreisnin algerlega háð því að fólk allur almenningur þjóðin finni réttlætisþráðinn í stefnumótun stjórnvalda fólki finnist og það finni að við þing og ríkisstjórn séum að gera okkar besta á réttlátan og heiðarlegan hátt hægt og bítandi er þjóðinni að takast að snúa skútunni upp í vindinn það er að gerast með sameiginlegu átaki almennings og stjórnvalda ég fullyrði að sá árangur sem er að nást innan opinbera geirans í sparnaði og aðhaldi er fyrst og fremst til orðinn vegna viljans sem er með þjóðinni að ná sameiginlega tökum á erfiðleikum sem aðrir skópu en hinn almenni maður ég fann glöggt fyrir þessum vilja ég vil kalla það velvilja á fundum sem ég átti með starfsfólki í heilbrigðisstofnunum á meðan ég gegndi embætti heilbrigðisráðherra mátti sjá hve tilbúið fólk var að leggja mikið á sig til að ná settu marki það er síðan okkar sem höldum um stjórnvölinn að sýna varkárni misnota ekki það traust sem okkur er sýnt ganga ekki of langt í niðurskurði og aðhaldi kerfið má gjarnan svigna og sjálft leita leiða til hagræðingar slíkt getur meira að segja orðið til að styrkja alla innviði gert velferðarkerfið öflugra þegar þrengirnar eru að baki svo hart má ekki að ganga að það brotni vonandi tekst okkur að rísa undir þeirri ábyrgð sem á okkur hvílir í þessu efni þannig við verðum traustsins verð traustið gerum ekki lítið úr því á liðnum mánuðum hafa annað veifið komið upp ágreiningsefni innan stjórnarliðsins stundum hafa þung orð verið látin falla nú er allt slíkt búið sagði fréttamaður á fréttastofu sjónvarpsins í svokölluðum fréttum sínum í gærkvöld hann sagði að óróamenn innan stjórnarliðsins hefðu verið múlbundnir margur heldur mig sig varð mér á að hugsa við órökstuddar fullyrðingar fréttamannsins ekki er þetta traustvekjandi spegill inn í sálarlíf á fréttastofu eru þar kannski múlar og höft enn þá eftir hrunið og allar hrunskýrslurnar þjóðin á líka rétt á alvöru fréttafólki ekki síður en öflugri stjórnsýslu og stjórnmálamönnum fólki sem hvorki lætur múlbinda sig né reynir að múlbinda annað fólk það þarf að vera hluti af bjartari framtíð það samstarf sem ríkisstjórnin og stjórnarmeirihlutinn vill efla með sér byggir ekki á múlbindingu eða fyrirskipunum heldur trausti og virðingu fyrir ólíkum skoðunum ásetningi um að vinna vel saman að því verkefni sem okkur er treyst fyrir þetta gerum við með því að finna mismunandi áherslum okkar sameiginlegan